De kern is eigenlijk vrij duidelijk 1 meer transnationale en multidisciplinaire samenwerking, 2 meer uitwisseling van informatie, ervaringen en personeel, 3 betere ondersteuning van de douanediensten, 4 betere ondersteuning van de politiediensten en het Openbaar Ministerie, zowel technisch als operationeel.